Monsieur le Président, les débats du prochain Conseil sur le semestre européen et sur l'Union économique et monétaire sont liés à ceux du dernier Conseil sur le cadre budgétaire que nous devons rejeter tel quel. C'est avec l'argument de la crise économique en Europe et de l'austérité décidée par le Conseil pour y faire face que certains chefs d'État justifient l'austérité dans le budget européen. Pourtant, c'est parce que les budgets des États membres sont sous pression, parce qu'ils ont du mal à maintenir le niveau de protection sociale, à relancer la croissance pour élever les niveaux d'emploi, à soutenir leurs industries pour éviter les restructurations que les États membres doivent changer leur vision du budget européen, qui pourrait alléger leurs difficultés et relancer leurs économies. Et ce, via des fonds sociaux ambitieux pour les jeunes, les plus démunis et les travailleurs, via une stratégie transnationale de soutien à la recherche et à l'industrie. Je conclurais en insistant une coordination des politiques économiques et un renforcement de l'Union économique et monétaire doivent absolument s'accompagner de plus de budget européen et de plus de solidarité entre les États et entre les citoyens.